Jsem přesvědčen, že toto je další preventivní nástroj, který může snižovat nebezpečí mezinárodního napětí a do budoucna třeba přispívat k tomu, že se nedočkáme další uprchlické krize. Přesně takováto preventivní opatření, která stabilizují situaci v některých rizikových státech, zvláště v Africe, bychom měli přijímat.

Já jsem velmi uvítal, že kolegové i pan komisař nás ubezpečili, že ty peníze není možné využít přímo k nákupu zbraní nebo k nakoupení nástrojů, které ohrožují život a zdraví. Ty příklady, které by takto mohly být řešeny, třeba otázka zdravotnického vybavení v Mali, mě utvrzují v tom, že tento nástroj je správný. Jsem připraven zítra tento nástroj podpořit a myslím, že je to dobře, že se takto zvyšuje naše aktivita ve světě, zvláště v zemích, kde právě stabilita, mír a bezpečnost jsou pouze teoretickou věcí.